Správu som podporila, lebo zlepšovanie kvality, nezávislosti a efektívnosti súdnych systémov je hlavným cieľom verejnej politiky na európskej i národnej úrovni. Vnútroštátne justičné systémy zohrávajú kľúčovú rolu pri obnove dôvery a návrate k rastu. Z ročného prieskumu rastu vyplynula potreba dôkladného zhodnotenia a systematického skúmania fungovania súdnych systémov vo všetkých členských štátoch pri plnom rešpektovaní rôznych národných právnych tradícií.